Panie Przewodniczący, Pani Wysoka Przedstawiciel! Myślę, że na te wydarzenia w Północnej Afryce, w Libii musimy spojrzeć również z punktu widzenia pewnego procesu historycznego.

Dzisiaj musimy zrobić wszystko, aby nie powtórzyć tego scenariusza.